þetta er sextugustu og fimmta mál þessa þings á þingskjali sextíu og fimm flutningsmenn ásamt mér að tillögunni eru háttvirtir þingmenn halldór blöndal dagný jónsdóttir össur skarphéðinsson guðjón a kristjánsson og kolbrún halldórsdóttir eins og heyra má af þeirri upptalningu eru flutningsmenn úr öllum þingflokkum tillögugreinin er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um friðlýsingu jökulsár á fjöllum friðlýsingin taki til alls vatnasviðs jökulsár á fjöllum að kreppu og öðrum þverám meðtöldum með háttar legg rennslisháttum þar sem hvers kyns röskun og mannvirkjagerð er bönnuð sérstaklega verði hugað að því við undirbúning málsins hvernig friðlýsing jökulsár á fjöllum skuli tengjast núverandi þjóðgarði í jökulsárgljúfrum og fyrirhuguðum vatnajökulsþjóðgarði og stofnun frekari þjóðgarða eða verndarsvæða norðan jökla þessi tillaga er endurflutt í aðalatriðum óbreytt frá upphafi og er nú flutt hér í fimmta sinn en hún var fyrst flutt á stuttu vorþingi eftir alþingiskosningar

ég leyfi mér nú að byrja á því virðulegur forseti að lýsa þeim eindregnu vonum mínum og óskum að tillagan hljóti nú loksins afgreiðslu hún hefur gengið til umhverfisnefndar undanfarin ár og verið þar skoðuð og rædd hún hefur farið til umsagnar oftar en einu sinni og fyrir liggur afstaða allra helstu málsaðila að segja má eða þeirra sem eðlilegt er að fái aðstöðu til að tjá

og slíkra hagsmunaaðila ferðaþjónsutaðila sem og náttúruverndaryfirvalda og fagstofnana á þessu sviði ég held að það megi draga það allt saman í eina setningu að almennt hefur tillagan fengið mjög góðar undirtektir hún hefur fengið að ég best veit einróma stuðning hér í umræðum á alþingi og margir ræðumanna haft um það nokkuð sterk orð að í raun væri ekki vansalaust að ekki væri búið að taka um þetta grundvallarákvörðun þar sem í orði kveðnu að minnsta kosti stendur málið þannig að allir þeir sem tjáð hafa sig um þetta lýst sig jákvæða og ætla verður að þverpólitískur vilji sé á bak við það að fara í þessa gjörð nú háttar svo til að hér inn á alþingi er komið frumvarp til laga um vatnajökulsþjóðgarð en afdrif þess eru að sjálfsögðu ekki ljós sem og er rétt að hafa í huga að þar er ekki með jafnafdráttarlausum og skýrum hætti mælt fyrir um þó að lögum verði friðlýsingu jökulsár allrar og í heild sinni og vatnasviðsins með náttúrulegum rennslisháttum og svo framvegis til að mynda eru ekki sérstaklega nefndar í afmörkun fyrirhugaðs vatnajökulsþjóðgarðs meginþverár jökulsár eins og kreppa og kverká og hlýtur það að teljast nokkur veikleiki á framsetningunni hvað það varðar þar af leiðandi er það ekki síður brýnt nú og jafngilt að alþingi fyrir sitt leyti taki stefnumarkandi ákvörðun í þessu máli að sjálfsögðu má skoða orðalag tillögunnar að öðru leyti og vísa kannski með öðrum hætti til áformanna um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs en það er enginn vafi á því að það mun styrkja málið mjög og festa það í sessi sem og eru það nauðsynleg og þörf

friðlýsing af þessu tagi mundi marka tímamót í náttúruverndarmálum í landinu því að það hefur aldrei áður verið með þessum hætti lagt til að friðlýsa vatnasvið og náttúrulega rennslishætti fallvatns hér á í hlut eitt mesta vatnsfall landsins og langstærsta korguga jökulsáin sem enn hefur ekki verið hróflað við með virkjunum eða neinni mannvirkjagerð það þarf ekkert að fara mörgum orðum um náttúruverðmætin sem í húfi eru og hinar einstöku gersemar sem jökulsá á fjöllum geymir fossaröðina gljúfrin ummerkin um hamfarahlaup og annað í þeim dúr sem nánar er tilgreint í tillögugreininni og ég vísa í því sambandi fyrst og fremst í ítarlegan rökstuðning í greinargerð með tillögunni ég vil svo bara bæta því við að það er ákaflega mikilvægt vegna þeirrar miklu umræðu sem um þessa hluti alla standa um náttúruverndarmál um átök um virkjanir og stóriðjustefnu að menn sameinist þó um það sem menn geta sameinast um ég leyni ekki því að mér þætti það ákaflega gott innlegg í stöðu þessara mála nú um stundir ef það sýndi sig þó að á bak við vilja sem er víða er til staðar að minnsta kosti í orði kveðnu að taka einhver skref í rétta átt hvað varðar sem sagt friðlýsingu og náttúruvernd ekki síður en í hina sem snýr að nýtingu og virkjun og mannvirkjagerð að framfaramál af þessu tagi næði fram að ganga

í heilt kjörtímabil hefur verið endurflutt af þingmönnum úr öllum flokkum og ástæða er til að ætla að njóti yfirgnæfandi þingmeirihluta eða að yfirgnæfandi stuðningur sé við nái einfaldlega ekki afgreiðslu annað hvort af því að það er ekki áhugi á því í viðkomandi nefnd eða að formaður viðkomandi nefndar hefur ekki stjórnað verkum þar þannig að tími sé gefinn fyrir eðlilega umfjöllun og afgreiðslu slíks máls það er orðið manni nokkurt umhugsunarefni ef mál af þessu daga þing eftir þing og vetur eftir vetur uppi af ástæðum sem eru þá í raun og veru manni huldar og óútskýranlegar og því verður seint trúað að það sé þá af einhverri meinbægni við okkur flutningsmenn eða við málið sem slíkt sem málið tefst með þessum hætti ég held að ég hafi þessa ræðu mína ekkert lengri mér er það áhugamál og kappsmál að tillagan gangi nú til nefndar og að hún verði þar tekin strax fyrir og hugað að því með hvaða hætti megi afgreiða hana